Práve veľké percento mladých ľudí bez práce je dôvod zamyslieť sa nad niektorými odporúčaniami Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Navrhované iniciatívy týkajúce sa približovania vzdelávania potrebám zamestnávateľov sú krokom správnym smerom. Treba však podčiarknuť, že vzdelávanie zostáva naďalej kompetenciou členských štátov. Členské štáty majú pritom dôležitú úlohu nielen pri monitorovaní a vyhodnocovaní vzdelávacích programov, ale predovšetkým pri zavádzaní potrebných zmien, ktoré zaručujú kvalitu.